Signora Presidente, onorevoli colleghi, la disoccupazione giovanile è una piaga sociale che quest'Europa non riesce a curare lo dimostrano i 15 milioni di giovani europei che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano.

Incoraggiamo ed aiutiamo le imprese europee ad assumere almeno un giovane disoccupato, garantendo finanziamenti o almeno agevolazioni fiscali per ridurre il carico fiscale che oggi soffoca le nostre imprese, promuoviamo in tutti i modi il collegamento tra mondo della formazione e mercato del lavoro. Milioni di giovani europei disoccupati e senza prospettive aspettano dall'Europa risposte concrete e immediate, aspettano progetti e risorse economiche.